De economische ontwikkeling in de Europese lidstaten is heel verschillend. Dat heeft niet alleen te maken met verschillende niveaus van innovatie en arbeidsproductiviteit, maar het is heel opvallend dat in alle lidstaten die het minder goed doen, corruptie een groot probleem is. We hebben als groep van gelijkgezinde Europarlementariërs met commissaris Malmström een uitstekende dialoog gevoerd over de urgentie van corruptiebestrijding. Ik dank haar daarvoor en ik dank haar ook voor de voorstellen op dit gebied, die ik zeer verwelkom. Toch, wat betreft de actualiteit, kan de commissaris mij vertellen welke rol zij speelt bij de discussies over het redden van landen als Griekenland? Is er een masterplan ontwikkeld om de corruptie in dit land, maar bijvoorbeeld ook in Ierland, Portugal, Spanje en Italië uit te roeien? Of blijven we lippendienst bewijzen aan dit beleidsgebied, in de praktijk? Wat mij betreft speelt commissaris Malmström een leidersrol bij de onderhandelingen over steun aan eurolanden die in de problemen komen, en waar corruptie een belangrijk probleem is. Laat ik het nog maar eens opsommen corruptie belemmert een goed werkend en eerlijk belastingstelsel en zorgt ervoor dat er een informele economie ontstaat, die niet bijdraagt aan de staatskas en daarmee aan het algemeen belang. Publieke voorzieningen als zorg en onderwijs zijn niet voor allen toegankelijk als in die sectoren sprake is van corruptie, en daarmee wordt het opzetten van een kenniseconomie een stuk moeilijker. Graag een reactie van de commissaris welke concrete plannen er nu bestaan voor de bestrijding van corruptie in de zwakke eurolanden. Tenslotte nog een andere vraag aan de Commissie, ook urgent. Hoe staat het met de rapportage van de Commissie onder het VN Verdrag tegen corruptie? De Commissie moet hier het goede voorbeeld geven aan de lidstaten. Zijn er nu nog steeds interne coördinatieproblemen, of wordt dit inmiddels voortvarend aangepakt? Ondanks deze opmerkingen wil ik in ieder geval commissaris Malmström van harte steun geven voor haar beleid en ik heb er alle vertrouwen in dat ze ook op de terreinen die ik noemde een belangrijke rol zal spelen.